Azylový systém je stále nedokonalý a je potrebné, aby sme ho vylepšovali. Veľmi sa teším, že v novom texte sa myslí viac na deti, na ochranu detí, najmä takých, ktoré sú bez sprievodu, pretože tie sú najvulnerabilnejšie. Majú tendenciu byť najviac zneužívané a, samozrejme, tam by som rád apeloval na to, aby sme rozumným spôsobom ošetrili aj to, aby tí ľudia, ktorí sú najmenej chránení, sa nedostali do rúk predátorov a tých ľudí, ktorí obchodujú s ľudskými bytosťami a ktorí ich inak zneužívajú. Veľmi sa teším, že